V prvom rade chcem ostro odsúdiť násilie, ktoré sprevádzalo voľby začiatkom januára tohto roku. Treba vyzvať vládu, aby jasne vymedzila ozbrojeným zložkám ich pole pôsobnosti.

Voľby sprevádzané násilím a útoky na menšiny a ženy a deti, sú neprijateľné. Vláda takisto musí zaistiť nezávislé vyšetrenie smrti 18 ľudí, ktorí prišli o život počas stretov s políciou.

Takéto zloženie Parlamentu je problémom, lebo neodzrkadľuje skutočnú voľbu bangladéšskej opozície. Preto vyzývame vládu, aby obnovila dialóg s